Insofern kann man nur hoffen, dass der heutige Herr der Ringe nicht weiteres russisches Öl ins offene ukrainische Feuer gießt.

wir haben eigentlich nur ein sehr kurzes Zeitfenster für den Durchbruch einer politischen Lösung. Bereits am Freitag trifft sich Präsident Janukowytsch mit Präsident Putin in Sotschi, und ich nehme an, er wird weitere Handlungsanweisungen und Rückendeckung dort bekommen, denn Russland hat ja nicht nur ukrainische Anleihen aufgekauft, sondern Russland hat auch Anleitung gegeben mit den repressiven Gesetzen, wie man Proteste unterdrückt. Seit Wochen trommeln die Kreml nahen Medien, dass der Spuk auf dem Majdan endlich beendet werden sollte.

Kommissar Füle und Lady Ashton, ich glaube, Sie haben wirklich nur eine sehr begrenzte und kurze Zeit für Ihre verantwortungsvolle und engagierte Mission, die Sie momentan betreiben, um wirklich eine Lösung zu bekommen. Man sollte die Situation und den Einfluss Russlands in dieser Hinsicht in keiner Weise unterschätzen!